er einn af þeim þingmönnum sem hér talaði fyrir því á síðasta kjörtímabili að við ættum að ljúka viðræðum og fara síðan með þann samning í atkvæðagreiðslu

við höfum tekið saman höndum um það núna að gefa þjóðinni færi á því að tjá sig um framhaldið þar með reynt að leita málamiðlunar í því hvernig við komumst út úr þeim vanda sem endurspeglast meðal annars í þeim mótmælum sem hafa verið hér undanfarna daga og eru að magnast í samfélaginu ekki hvað síst vegna þess að núverandi stjórnarflokkar hafa gefið skýr fyrirheit við skulum orða það bara þannig um það að þjóðin fái að kjósa varðandi framhaldið en málið verði ekki leyst hér er verið að bjóða fram tillögu að nú notum við sveitarstjórnarkosningarnar spörum okkur þar tvö hundruð til